Señor Presidente, quiero felicitar a la señora Mogherini y al Servicio Europeo de Acción Exterior por la firma del Acuerdo de diálogo político y cooperación, que coloca las relaciones entre Cuba y la Unión Europea en otra dimensión. Un proceso que responde al deseo y a las demandas de la sociedad civil. Este Acuerdo, que se rige por los principios de reciprocidad, respeto y beneficio mutuo, permitirá superar la trasnochada Posición Común de 1996. Nos permitirá normalizar relaciones y profundizar en el diálogo político, la cooperación o la colaboración en políticas sectoriales y comercio, pero sin olvidar el ámbito de los derechos fundamentales, las libertades y la democracia en una isla en la que todavía los defensores de los derechos humanos y la oposición son perseguidos y arrestados. Cuba merece un futuro mejor. Dispone de enormes potencialidades para aplicar un modelo de desarrollo sostenible con capital humano de personas formadas. Un patrimonio que hay que reconocer en la historia reciente de la isla y que va a ser fundamental en esta apertura. Cuba merece, también, el fin del embargo y celebro que la Unión Europea considere ilegales los efectos que esta medida tiene en las empresas europeas. Y subrayo que este paso histórico ha sido propiciado en femenino, por una Alta Representante que se gana cada día mi respeto y mi admiración. Muchas gracias, señora Mogherini.